Monsieur le Président du Parlement, Monsieur le Président du Conseil, Monsieur le Président de la Commission, cher José Manuel, je ne sais pas si je dois faire un discours je signe sous ton discours!

Il y a aussi et tu l'as dit d'un côté ceux qui veulent un budget à long terme à la hauteur des défis qui nous attendent. Parce que le budget est un budget d'investissement, et non un budget de dépense.

Dans de telles conditions, est il bien nécessaire de se réunir lors d'un sommet cet après midi?

Pour autant, la position du Parlement est claire

Si je n'avais qu'un conseil à leur donner, ce serait le suivant Soyez unis au Conseil, tenez vos positions lorsqu'il s'agit de défendre notre budget commun.

L'Union européenne est avant tout une communauté de valeurs, donc de solidarité. Savez vous que les Estoniens et les Slovaques, par le mécanisme européen de stabilité, contribuent au financement des retraites en Grèce, même si elles sont plus élevées que chez eux? Je tenais à le souligner on ne le dit pas assez parce que ces pays croient en la valeur ajoutée de l'Europe. Chers collègues, mon groupe est convaincu que l'Union européenne a besoin d'un bon budget, solide et responsable, parce qu'avec la crise, pour certains États membres, c'est la seule façon de pouvoir réaliser ces investissements. Dans les pays baltes, par exemple, un Premier ministre m'a dit la semaine dernière Sans financement de l'Europe, les voies ferrées vont continuer à être connectées vers Moscou, et non pas vers l'Europe. Ce n'est pas cela la construction européenne. Or, les pays baltes, comme nous, ont besoin de ces connexions vers l'Europe.

Certes, la plupart de ces investissements seront d'ordre privé mais sans l'apport européen, ces projets ne verront pas le jour, faute de capital de départ.

2020. Or, si nous avions attendu les seuls investissements privés pour y parvenir, c'est à peine 50 milliards d'euros qui auraient été mobilisés.

Pourtant, ces investissements sont nécessaires pour nos entreprises.

Se développer grâce à des investissements, c'est le seul moyen de sortir de la crise. Chers collègues, nous sommes à la croisée des chemins. Soit nous tirons les leçons de ces soixante dernières années et travaillons ensemble pour relancer une Europe autour de la paix, de la solidarité et de la compétitivité, soit nous nous enfermons dans des positions égoïstes et nationales, et nous sombrerons ensemble! Les seize États membres plus la Croatie qui se sont réunis au Parlement la semaine dernière ont montré qu'il existe un noyau d'États membres qui veulent aller de l'avant. Nous, au Parlement européen, nous défendrons notre position sur le budget. Nous défendons le programme européen d'aide aux plus démunis tu en as parlé. La proposition de réduction de 400 millions d'euros, mes chers amis, est inacceptable!

Nous devons prendre cette responsabilité pour soutenir les ONG qui s'occupent de ces personnes, et ce bénévolement.

nous sommes à la croisée des chemins.